Lucrurile evoluează foarte repede, dar, din păcate, nu în sensul pe care l am dori noi, și anume în sensul instaurării unei democrații veritabile construite pe principiile statului de drept, pe respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Remarc, de fapt, cu tristețe că fiecare zi care trece ne îndepărtează de acest obiectiv e suficient să mă refer în acest sens la recent adoptatul Decret 107, care autorizează armata egipteană, în perspectiva referendumului constituțional, să aresteze civili și să i trimită în fața tribunalelor militare. E știut, pe de altă parte, că Președintele Morsi a acceptat, în cele din urmă, să retragă decretul ce l ar fi transformat într un hiperpreședinte, dar aceasta nu s a întâmplat decât după două săptămâni de proteste ale opoziției, marcate de atacuri violente ale susținătorilor Frăției Musulmane. În plus, societatea egipteană nu a fost niciodată, parcă, atât de profund divizată. Nu e vorba, aici, de susținerea sau nu a președintelui Morsi, e vorba despre o diviziune mai profundă, referitoare la locul religiei în viața publică, iar această divizare nu poate fi depășită prin impunerea în forță a unui text constituțional. O consultare populară plasată sub semnul violenței asupra unui text care e elaborat fără participarea tuturor actorilor din Egipt și care nu oferă, potrivit primelor analize, toate garanțiile în materie de drepturi fundamentale nu poate duce la nimic bun. Trebuie să insistăm, de aceea, să se pună capăt derivei autoritare a regimului din Egipt și să cerem demararea unui dialog autentic și incluziv.